Laten we eens even vooruitkijken. Wat moet er volgens de EVP anders?

Vermindering van de administratieve belasting, lokale en regionale projecten houden het niet langer. De goldplating in de lidstaten leidt tot controle op controle. We willen meer vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. 2. Weg met die grote stapel van 25 miljard aan onbetaalde rekeningen.

De komende herziening moet minstens een jaar eerder.

De Europese Commissie heeft geen samenhangend beleid. Smart cities voor de steden en slimme specialisatie voor de regio's worden nog gescheiden aangeboden.